Le seul point qui reste en suspens, c'est la restriction de la publicité politique aux médias publics, et je vous signale que les mêmes dispositions existent dans mon pays, la France, et que personne ne trouve rien à redire à ces dispositions, ici, dans cet hémicycle. Aujourd'hui, nous sommes en présence du rapport Tavares, qui a été voté en commission LIBE un rapport disproportionné qui mélange de nombreuses remarques et recommandations allant bien au delà de son cadre et de son mandat initial. Il piétine allègrement les compétences des États membres et ne tient absolument pas compte des différentes traditions constitutionnelles de nos pays.

Je vous le demande. Le Parlement européen ne peut pas imposer à un État membre la façon dont sont nommés les membres d'une Cour constitutionnelle, de la même façon qu'il ne peut pas non plus contraindre un État membre à adopter une vision plus large de la famille.

Enfin, la mise en place d'observations électorales en Hongrie pour des élections qui auront lieu dans un an, ainsi que l'instauration d'un suivi par la commission LIBE, sous la forme d'un trilogue article 2, est proprement inacceptable, tout comme le recours à l'article 7. Ne donnons pas raison, chers collègues, à l'extrême droite en faisant croire à un diktat de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle je voterai contre ce rapport.